Le retrait britannique, qui représente 12 milliards de contribution annuelle, devrait nous conduire à revoir à la baisse le budget, à nous recentrer sur l'essentiel, c'est à dire sur des projets concrets, au service de nos peuples et de nos citoyens. Qu'est ce que nos citoyens, qu'est ce que le reste du monde peuvent penser d'une Union européenne que le Royaume Uni vient de quitter et qui s'apprête, non pas à se remettre en question, mais à se précipiter pour s'élargir à l'Albanie ou à la Macédoine du Nord? Au cours des six dernières années, l'Union européenne a consacré moins de 1 de son budget à la maîtrise de ses frontières et à la lutte contre l'immigration.

Trois cents milliards d'euros pour ajouter des normes, des contraintes à nos entreprises dont la compétitivité est déjà terriblement fragilisée par la logique du libre échange, cela va encore les affaiblir sur la scène mondiale. Madame von der Leyen, vous nous dites que vous voulez construire ce budget avec les citoyens européens, mais alors il faut les écouter.